Hvala lepa, gospod podpredsednik. Še enkrat, hvala vam, gospod minister. Poslovnik mi omogoča, da državnemu zboru predlagam, da na naslednji seji opravi razpravo o ministrovem odgovorvu odgovoru oziroma vprašanju, ki, ki sva ga tukaj načela, in se mi zdi, da je izjemno pomembno. Kolegice in kolegi, naša naša prihodnost, prihodnost naših otrok je preveč preveč pomembna, je preveč pomembna, da bi jo preprosto prepustili slučaju, naključju. Vsi skupaj in vsak posebej smo odgovorni za boljši jutri, nas sedanje generacije in za prihodnost naših otrok in otrok naših otrok. In zato se mi zdi ta razprava o nekem prihodnjem, ob, o o davčnem sistemu izjemno pomembna. Verjamem, da ne more nastati kar v sto dneh. Nisem to pričakoval, ampak glede na to, da pa pričakujemo, ker sem trdil, in vztrajam pri tem, da bo naslednje leto neke vrste prelomno leto, pa bi bilo dobro, da bi razpravo res začeli takoj na naslednji seji državnega zbora. Gotovo se gospod minister, doktor Bertoncelj, z mano strinja, da potrebujemo neke vrste tretji veliki nacionalni konsenz, družbeni dogovor, kakšna naj bo ta Slovenija v prihodnje, kakšna naj bo ta moderna Slovenija. Tretji konsenz potrebujemo. Če je bil prvi konsenz, slovenska osamosvojitev, in če je bil drugi vstop Slovenije v Evropsko unijo in v zvezo Nato. Verjamem tudi, da se gospod minister z mano strinja, da je najboljša socialna politika tista politika, ki omogoča nastajanje, ki omogoča in stimulira nastajanje novih delovnih mest, ne kakršnihkoli, tista z minimalno plačo nas ne zanimajo, produktivnost moramo dvigniti, se pravi, govorimo o tistih delovnih mestih, ki zagotavljajo, ja, tudi dobro plačo tisto v nekem ozkem pasu evropskega povprečja. Pogrešam take takšne razprave. Predlagal bom tudi, kolegice in kolegi, ker je praksa takšna, da so naše razprave bolj konstruktivne, če sejo zapremo, torej če ni kamer, in, verjamem, da bi prišli do nekih vsaj izhodišč za neko novo davčno oziroma generalno gledano ekonomsko politiko Slovenije. Mi moramo ustvarjati takšno poslovno okolje, ko bo Slovenija dejansko atraktivna za investitorje, naprej domače in seveda tudi, tuje investitorje. Tukaj bi seveda izpostavil tudi to, da bo vedo proračun na prihodkovni strani premajhen, zato je potrebno vzpostavitvi tudi takšno politiko, ki bo znala in ki bo stimulirala večji angažma, zasebnih sredstev tako na področju zdravstva, šolstva in tako dalje. Hvala lepa.